Uiteraard bestudeer ik de documenten van de Commissie als waren zij Bijbelse documenten, en daarin lees ik een bedrag van jaarlijks 575 miljard euro.

Ik hoor niks.

Dat is de burger. De burger gaat dat betalen. De burger krijgt hogere rekeningen energierekeningen, hogere belastingen en moet daarvoor opdraaien.

Waarom is dat?